Mais ne tombons pas une fois de plus dans les travers d'une Europe qui réglemente tout à tort et à travers. Je souhaiterais que l'on fasse preuve de bon sens afin d'obtenir des résultats probants. Il faut faire la distinction entre les sacs plastiques réutilisables et les sacs qui ne le sont pas, qui sont de véritables déchets. Il faut faire aussi la distinction entre les plastiques conventionnels et les matières biodégradables ou compostables. Et là je suis persuadée que nous devons soutenir l'activité de recherche de nos PME dans ce secteur, qui cherchent d'ailleurs à utiliser des cultures non alimentaires pour arriver à produire des sacs parce qu'il est certain qu'on n'arrivera pas à inciter nos concitoyens à ne plus du tout se servir de sacs. Ce que je souhaite aussi, c'est qu'on ne puisse pas inclure, dans les objectifs de réduction, les sacs très légers qui sont utilisés pour emballer les produits alimentaires tels que les viandes crues, les poissons, les produits laitiers.

Je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine afin de concilier réduction et utilisation de sacs pour des usages alimentaires.